Señor Presidente, lo que ha ocurrido en Bangladés no es un accidente, es la consecuencia de años potenciando y permitiendo la globalización de los capitales y de la producción frente a la globalización de la sindicación, la justicia social, los derechos humanos y el bienestar social de los trabajadores. Y luego hacemos resoluciones como quien se quita un peso de encima. No solo son resoluciones lo que se requiere es pasar de una ética empresarial voluntaria a una ética empresarial exigente. Y las instituciones europeas tienen suficientes mecanismos y fuerza para poder plantear la exigencia de la responsabilidad empresarial corporativa, para plantear medidas que dejen claro quién cumple y quién no cumple.

Y que se sepa. Y quién está teniendo un comportamiento ejemplar como empresario, incluso qué pedagogía se reserva para los consumidores. No podemos ir de resolución en resolución, tenemos que ir de acción en acción si queremos que la Unión Europea realmente sea una Europa digna, de ciudadanos dignos, que consumen también dignamente. En este caso, lo que se necesitan son compromisos y acciones evaluables para evitar tragedias luctuosas como esta.